herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar vegna frumvarps til aðra um samræmda neyðarsvörun nefndin hefur fjallað um málið á allnokkrum og fengið á sinn fund fjölmarga gesti og farið yfir umsagnir um málið frumvarp þetta felur í sér heildarendurskoðun laga um samræmda neyðarsímsvörun lagt er til að nýtt heiti komi á lögin þannig að miðað verði við hugtakið neyðarsvörun sem er víðtækara hugtak en neyðarsímsvörun neyðarsvörun er ætlað að stuðla að auknu öryggi þeirra sem eru staddir á landinu og í næsta nágrenni einnig er henni ætlað að uppfylla skyldur stjórnvalda til að veita viðtöku tilkynningum um bruna slys og önnur neyðartilvik í því skyni að koma tilkynningu um það til hlutaðeigandi stjórnvalds eða þess sem sinnir neyðarþjónustu í hverju tilviki neyðarnúmerið hundrað og tólf er sameiginlegt fyrir öll ríki evrópska efnahagssvæðisins og var neyðarlínan h f upphaflega sett á fót með þátttöku einkaaðila en er nú að mestu leyti í eigu opinberra aðila allsherjarnefnd leggur til nokkrar breytingar á þessu frumvarpi í fyrsta lagi er lögð til sú breyting á þriðju málsgrein annarrar greinar að í stað orðsins leyfi komi heimild þetta þykir réttara orðalag í ljósi þess að fjarskiptafyrirtæki hafa almenna heimild til starfa samkvæmt fjórðu grein laga um fjarskipti en þurfa ekki að fá úthlutað leyfi til þess þá er lagt til að við sama ákvæði bætist nýr málsliður þess efnis að þeir aðilar sem skilgreindir eru í þriðju málsgrein annarrar greinar skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir til að vaktstöð samræmdrar neyðarþjónustu berist sjálfvirkt með rafrænum hætti nýjustu gögn um notendur auðkenni þeirra og staðsetningu eftir því sem við verður komið þá er lagt til að fyrstu málsgrein þriðju grein verði breytt þannig að í stað þess að kveðið verði á um að vaktstöðvar skuli vera í reykjavík og á akureyri verði lögbundið að vaktstöðvar séu tvær og önnur verði í reykjavík þannig að það er ekki þá með lögunum tekin afstaða til þess hvar hin stöðin skal vera staðsett lagðar eru til tvenns konar breytingar á fjórðu málsgrein fimmtu grein er annars vegar lagt til að í stað orðsins beiðni í fyrsta málslið komi orðið tilkynning til samræmis við aðra hugtakanotkun í frumvarpinu hins vegar er lögð til breyting á öðrum málsl þess ákvæðis og er þar kveðið á um að það varði refsingu að senda vísvitandi ranga tilkynningu til samræmdrar neyðarsvörunar eða að misnota að öðru leyti þjónustu hennar við boðun viðbragðsaðila nefndin leggur til að orðin við boðun viðbragðsaðila falli brott til að ákvæðið sé ekki óþarflega þröngt þá er lögð til til skýringar orðalagsbreyting á sjöttu grein það eru lítilsháttar breytingar á sjöttu greinar svo eru lagðar til tvenns konar breytingar á áttundu grein í fyrsta lagi að fallið verði frá því fyrirkomulagi að jöfnunargjald sem lagt er á samkvæmt fjarskiptalögum verði notað til að greiða kostnað við uppbyggingu og rekstur vaktstöðvar kostnaður við uppbyggingu og rekstur vaktstöðva skal því greiðast úr ríkissjóði og af þeim tekjum sem vaktstöð hefur af þjónustu sinni

kveða skýrt á um aðskilnað annars vegar þeirrar starfsemi sem stunduð er í almennri samkeppni og hins vegar þeirri starfsemi sem tengist rekstri vaktstöðvar samræmdrar neyðarsvörunar leggur nefndin í því sambandi til að við áttundu grein bætist ný málsgrein sem verði í samræmi við fjórtándu greinar samkeppnislaga númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm þetta tvennt sem ég nefndi hér síðast eru þær helstu efnislegu breytingar sem allsherjarnefnd leggur til annars vegar að jöfnunargjald sem fram til þessa hefur verið lagt á símfyrirtækin og hefur staðið undir hluta af kostnaði neyðarlínunnar að í þessum lögum verði ekki lengur gert ráð fyrir því að jöfnunarsjóðsgjaldið sé lagt til neyðarlínunnar heldur að sá kostnaður sem þar um ræðir sem mér finnst líklegt að geti verið einhverjir tugir milljóna kannski þrjátíu milljónir á þessu ári að það greiðist þess í stað úr ríkissjóði ástæður þessa eru deilur sem hafa um allnokkurt skeið átt sér stað milli fjarskiptafyrirtækjanna fjarskiptastofnunar vegna álagningar þessa jöfnunargjalds og ráðstöfun þess en um það er lagalegt ágreiningsefni hvort heimilt sé að nota jöfnunargjald með þessum hætti sem um ræðir bæði hvort lagastoðin hér innan lands er fullnægjandi og hvort þessi tilhögun samræmist skuldbindingum okkar samkvæmt samning um um evrópska efnahagssvæðið af þessum sökum án þess að það sé tekin af hálfu allsherjarnefndar afstaða til þess hvað er rétt eða rangt í þeim efnum þykir allsherjarnefnd fara betur á því að þessi kostnaður

neyðarsvörun sé borinn af ríkissjóði frekar en fjarskiptafélögunum sérstaklega þess má geta að fjarskiptafélögin eru skyldug samkvæmt öðrum ákvæðum til þess að veita aðgang að neyðarnúmeri notendum að kostnaðarlausu og það breytist ekki

verður ekki hægt að gera ráð fyrir þessu framlagi frá fjarskiptafélögunum en þess í stað mun koma framlag úr ríkissjóði hin breytingin sem telja má efnislega varðar það að það verði með skýrum hætti greint á milli samkeppnisrekstrar og þess rekstrar neyðarlínunnar sem verndaður er sem opinber þjónusta og um það hafa verið dæmi og komið upp ágreiningsmál sem tengjast því að neyðarlínan hafi farið út í starfsemi sem telja má í samkeppni við einkaaðila á afmörkuðum sviðum og til þess að það sé alveg skýrt leggur nefndin til að slík starfsemi það er samkeppnisstarfsemi neyðarlínunnar sé aðskilin frá öðrum þáttum starfseminnar með sama hætti og gert er ráð fyrir í samkeppnislögum þannig að það sé tryggt að um rekstrarlega aðgreiningu sé að ræða að því leyti ég hef nú gert grein fyrir nefndarálitinu og þeim breytingartillögum sem allsherjarnefnd gerir undir nefndarálitið rita auk mín ellert b schram siv friðleifsdóttir sigurður kári kristjánsson herdís þórðardóttir karl fimmti matthíasson og atli gíslason en hann gerði fyrirvara á undirskrift sinni ágúst ólafur ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins að lokum herra forseti vildi ég geta þess að ég mun gera tillögu um það við afgreiðslu málsins hér við aðra umræðu að það gangi til nefndar að nýju milli annars og þriðju umræðu ekki vegna þess að ég hafi uppi nein áform um efnislegar breytingar ég legg til að málið gangi að nýju til nefndar á milli þessara umræðna